Señor Presidente, quiero agradecer el esfuerzo que las dos ponentes y la Comisión Europea —la Comisaria Reding— han hecho para apostar por la igualdad efectiva de hombres y mujeres en los centros de decisión empresarial. Las mujeres aportamos competitividad a la economía, y la ciencia y la experiencia dicen que con la misma capacidad técnica las mujeres gestionan mejor la inteligencia emocional.

Solo barreras psicológicas muy profundas explican que con estos datos en la mano no se fomente con más decisión el acceso de talento de ambos sexos en las mismas condiciones a los consejos de administración. Así, perdemos oportunidades para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Celebro los avances y espero en el futuro medidas más potentes como los estímulos fiscales o las rotaciones obligatorias, que hemos propuesto.